Hvala lepa, gospod predsednik. Predstavniki Vlade, drage kolegice in kolegi! Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je tesno in logično povezan z novim Predlogom Zakona o trgu finančnih instrumentov. Ker sta zakona med seboj povezana je novela Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje posledica sprememb, ki jih prinaša novi Zakon o trgu finančnih instrumentov, ter prinaša logično uskladitev in prilagoditev, ki je nomotehnične narave. Ker je Novela Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje neločljivo povezana z novim Zakonom o trgu finančnih instrumentov bo tudi glasovanje poslanske skupine Nove Slovenije pri obeh zakonih enako. Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ne bomo podprli ne bomo pa mu tudi nasprotovali.